ábyrgðarleysið að mínu mati virðulegi forseti felst fyrst og síðast í þessu sem ég vildi kalla aðgerðaleysissuð hérna áðan það er suð um það að ekkert hafi verið gert þegar menn vita fullvel að það hefur verið unnið hörðum höndum að lausn þessa vanda um margra mánaða skeið reyndar minnist ég þess í umræðum hérna fyrr í vor á vorþinginu að háttvirtur þingmaður bjarni harðarson hélt eina af sínum mörgu ræðum um efnahagsmál einmitt og þá sagðist hann hafa séð þetta allt saman fyrir það var ekki bara íslenska efnahagslægðin sem hann hafði séð fyrir heldur þessi alþjóðlega fjármálakreppa og ég man að ég

farið og gerst alþjóðlegur fjármálaráðgjafi vegna þess að þetta lá svo beint fyrir og var svo auðsjáanlega fyrirséð að þingmaðurinn var með öll svörin það er þetta sem mér finnst vera innihaldslaust og ábyrgðarlaust að vera með slíkar yfirlýsingar um það sem allir sem setja sig inn í þessi mál vita að er grafalvarleg alþjóðleg fjármálakreppa sem hefur áhrif hér á íslandi og verið að vinna að lausn á hörðum höndum það er ábyrgðarleysi sem í því felst virðulegur forseti